Par conséquent, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire dans les États membres et dans le mien, la France, en particulier.